2017. Dafne credeva nella libertà di espressione e svolgeva con passione e professionalità un mestiere che amava più di ogni altra cosa. Dafne è stata barbaramente assassinata perché, con la forza delle sue parole, stava difendendo i valori fondamentali in materia di libertà, democrazia, uguaglianza e Stato di diritto, e si è frapposta a coloro che questo Stato di diritto cercano di violarlo. Non c'è un unico responsabile dietro la sua morte.

Contiamo sul governo maltese e sull'assistenza che riceve dalle principali agenzie investigative europee e internazionali, affinché faccia luce su questo barbaro assassinio, per rendere giustizia a Dafne e al suo lavoro di giornalista investigativo e al suo contributo straordinario all'affermazione dello Stato di diritto,